Regret faptul că nu există sprijinul necesar în cadrul Consiliului pentru finanțarea 100 atunci când vorbim de Fondul Social European pentru reducerea șomajului, mai ales în această perioadă de criză. Vreau să menționez faptul că în această perioadă de criză economică se înregistrează, în special în cadrul combinatelor siderurgice și al șantierelor navele, creșteri ale șomajului sau chiar șomaj tehnic nu doar disponibilizări, ci și șomaj tehnic. Aș dori să vă întreb, având în vedere necesitatea de a investi și de a asigura competitivitatea economică a Uniunii Europene și pe viitor ce măsuri aveți în vedere astfel încât să fie utilizat mai ușor Fondul Social European și Fondul European pentru Globalizare pentru sprijinirea acestor ramuri industriale aflate într o dificultate economică?